Ja, hvala lepa. No, kar na tale govor državnega sekretarja, glejte, državni sekretar, jaz na temo, o kateri danes govorimo, ne, jaz nimam nobene kritike, pa tudi nobene zamere pa nič na vaju dva z gospodom ministrom, v času, kar sta na teh funkcijah, kjer sta, tudi ja nisem nič izrekel v nobenem primeru nobene, ne, ampak v čem se torej midva odnosno mi razlikujemo, ne, to je pa naslednje, ne, zdaj, vi pravite: "Stvar je sanirana, vsaka kršitev nima sankcije in tako naprej." Jaz sem rad plastičen, ne, pa dam primer, ki ga razumejo tudi ljudje, povejte mi, kaj bi se zgodilo, če bi recimo midva zdajle po seji se tamle v Maximarketu vžgala totalko, ne, pa se usedla vsak v svoj avto pa nekaj oreng karambolirala, a ne, pa seveda stolkla svoje avtomobile. Nič ne bi imela od tega, ker kasko ne krije, ne, in tako dalje, pa a je kaka sankcija za to predpisana, mislim, sankcija v smislu, da bi mogel vi ali pa jaz odstopiti. Verjetno bi dobila tam sodnika, torej sodišče neki prekršek, neprilagojena hitrost, alkohol pa tisto kar zraven sodi, ne, če pa ne bi prijavila policiji, ker ne bi bilo tretje osebe, ne, pa bi naročila vlečno službo, odpeljala vozilo domov, škode ni ni, kaj bi bilo nič, ne, se oba strinjava lahko s tem, ne, stvar bi pa prišla v medije, ne, pa ni sankcije, ne, razen tiste, ne, ampak jaz predpostavljam, ne, da bi vi odstopil pa da bi jaz odstopil, ne, ki bo nama malo nerodno, ne, pa ni sankcije, a vidite. Zato vam trdim, ne, da ni v redu, ne, da v primeru, ki zoper Fišer gospoda Fišerja ni sankcije, da vsi delamo tole, a ne, razen nas tule ne v SDS-u vsi ostali pa ja, na ni še, ne, pravite: "Zakaj ni prijavila gospa Breznikarjeva ali pa jaz, ne, državnemu tožilskemu svetu?" Glejte, to je isto, kot da me vprašate, zakaj kmet ne najame volka, da bi mu čuval ovce, jasno, če mu bo ovce požrl, ne. Državnotožilski svet je sestavil gospod Zalar, ne, a mislite, da bo državnotožilski svet zdaj kaj proti Zalarju rekel? Ne bo, ne bo, tule so sedeli pri javni razpravi, ne, od gospe, ta iz Celja, kako se že piše, ne vem, so danes člani državnotožilskega sveta, ne, tam nekje je sedel gospod Fišer takrat, ne, kimali so tako, da jim je skoraj glava dol padla, ne, ko smo govorili o sestavi državnotožilskega sveta, kako bo sestavljen, je brez veze, ne, a veste, prijavljati državnemu tožilskemu svetu, tam ne bojo nič naredili, ne, to je jasno, da ne bo naredil, ne. Kaj je ugotovila KPK? Glejte, kaj je ugotovila KPK, ste mi itak sporočili pisno, ne, saj imate prav vsebinsko, kar ste rekel, da je zadeva ni dokončana, ne, zaradi suma korupcije in nasprotja interesov ste postopek štartali in ste neki dokument spisali, ma kakorkoli, ne, ampak glejte, ta dokument je danes pod blokado, blokado, ne, na ta dokument je pa dalo vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče, zdaj pa vi pravite: "Postopek še ni končan." Zo je pa razlika med nama, seveda postopek še ni končan iz imate prav, da postopek ni končan, jaz vas pa še vem, kdaj bo končan, vi boste rekel: "To dela neodvisno sodišče." A vam jaz povem danes, do kdaj bo to delalo, a ne veste do kdaj. Do sredine leta dva tisoč šestnajst. Zakaj pa? Ko bo takrat doktor Fišer ponovno kandidiral, torej torej ne govorimo pa o primeru iz leta dva tisoč, dvanajst, celo leto dva tisoč dvanajst, dva trinajst, dva štirinajst, zdaj teče dva petnajst, in postopek ni končan. Vi se s tem zadovoljite, to je spet razlika med nama, in rečete: "Pravno je tako, postopek ni končan." Saj imate prav, ampak nedopustno je, da postopek ni končan, nedopustno je, ne, od vas, od vrhovnega sodišča, ker vrhovno sodišče namenoma zavlačuje, ker ga ščiti. Ščiti ga pa zakaj? Zaradi tega, ker ga je gospod Zalar tja postavil, kjer danes sedi na mestu vrhovnega generalnega državnega tožilca in gospoda Maslešo, ne, leto pred tem, leta deset. Vidite, to je problematično, ne, vidite, to to kolesje problematično, ne, in to kolesje je treba pognati, pognati ga je pa treba v tisti smeri, a ne, da bo zadeva začela delovati, ne. Pravite, razrešitev, ne, gospoda Fišerja. Ja, seveda ne bo razrešitve, ne, prvič, ke je državnotožilski svet, tega tega ne bo predlagal, ne, in drugič, ker ne bo podatkov, seveda ne bo podatkov, ker gospod Masleša zavlačuje. To je problematična zgodba, vsi, ne, v koaliciji, evo, pa pridruženi del tam na koncu, pa nič. Za zaključek naj ugotovim, ker imam še samo par sekund, ne, da mi gospa, sodnica Murglova ni odgovorila nič, ampak je šla domov, da je gospa Poropat na moje ni odgovorila, ampak je šla domov, da gospa Muršičeva bo, ne, ne bo, tudi tudi ona je odšla, aha, imela še možnost pri delitvi, pa je odšla. In seveda, da mi gospa Tomićeva ne bo odgovorila in da mi, gospod Kordiš, kljub temu, da je z nami, ni uspel odgovoriti na vprašanje, kako je z milijardo in šeststo milijonov, pa Grki pa klanjanjem pa seveda slovensko pravno državo. Jaz take, ki na fakulteti, ki ne pridejo na izpit, ne, pa se ne odjavijo, ne, saj veste, kako to izgleda, ne, državnem zboru šus v smislu negativne ocene, no, da ne bo kaj narobe, državnem zboru pač takih pooblastil nimam kot opozicijski poslanec. Hvala lepa.